Herr Präsident!

Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass der innere Duktus der Debatte im Petitionsausschuss auch in diesem Bericht zum Ausdruck kommt.